virðulegur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti háttvirtur utanríkisnefndar á þingskjali fjögur hundruð sextíu og sjö mál tvö hundruð áttatíu og sjö um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og fjögur um breytingu á átjánda viðauka við e e s samninginn en hann fjallar um öryggi og hollustuhætti á vinnustöðum vinnurétt og jafnrétti kynjanna

með tillögunni er leitað heimildar alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og fjögur frá tuttugasta og þriðja apríl tvö þúsund og fjögur um breytingu á átjánda viðauka við e e s samninginn frá öðrum maí nítján hundruð níutíu og tvö og til að fella inn í samninginn tilskipun ráðsins tvö þúsund og þrjú sjötíu og tvö e b frá tuttugasta og annan júlí tvö þúsund og þrjú um viðbætur við samþykktir fyrir evrópsk samvinnufélög að því er varðar aðild starfsmanna meginmarkmið löggjafar um evrópsk samvinnufélög er að gera einstaklingum með búsetu í mismunandi aðildarríkjum samningsins um evrópska efnahagssvæðið eða lögaðilum sem stofnaðir eru samkvæmt lögum mismunandi aðildarríkja kleift að stofna evrópskt samvinnufélag tilskipun tvö þúsund og þrjú sjötíu og tvö e b er svo ætlað að vernda rétt starfsmanna til aðildar að málum og ákvörðunum sem snerta starfsemi evrópska samvinnufélagsins sem þeir vinna hjá